Y esta situación no está causada por una situación de guerra, ni por un evento natural e inesperado. Tiene un responsable con nombres y apellidos se llama Nicolás Maduro y un régimen que lo ampara.

Y, ante esa situación, ¿qué podemos hacer?

Porque todo lo demás, simplemente, lo que hará será cronificar esta situación. Y los ciudadanos de Venezuela lo que tienen que escuchar es una voz clara y nítida desde la Comisión y desde este Parlamento diciéndoles vamos a conseguir devolver la democracia a Venezuela.

Esos que defienden tanto los derechos humanos...